La première, c'est que je suis convaincu qu'il est temps de faire de l'euro un outil de croissance partagée et plus seulement de stabilité.

De ce point de vue, il y a une notion que je retiens de votre débat, c'est qu'il faut bien faire l'équilibre entre les outils de solidarité, qui sont indispensables, et le principe de solidarité ainsi que les règles sans lesquelles il n'y a pas de zone euro qui tienne. Mais, en même temps, tout cela doit être intégré dans tous les champs financier, économique et monétaire.

Nous avons besoin de rendre des comptes, nous avons besoin de transparence. Il y a, en effet, des situations qui ne peuvent pas tenir indéfiniment et qui ne concernent pas vous avez eu raison de le dire, Monsieur Papadimoulis que la Grèce, mais qui nous concernent tous. Un budget de la zone euro doit être voté et doit être contrôlé. Pour cela, il est très clair que même si les parlements nationaux jouent un rôle important, à mon sens, c'est le Parlement européen qui doit jouer le rôle de premier plan et qui doit être au cœur de cette construction démocratique.